Poseł powinien odpowiadać jedynie przed swoimi wyborcami, a nie przed swoimi przeciwnikami politycznymi, bo wszelkie narzędzia kontroli posłów, jakkolwiek demagogicznie się ich tu nie uzasadnia dobrem, przejrzystością, mową nienawiści itd., mogą służyć jako narzędzie represji. I to jest absolutnie niedopuszczalne. Mam nadzieję, że historia zakpi z tych, którzy chcą dzisiaj, będąc w większości, kontrolować mniejszość, i po pewnych zmianach, być może, kiedyś jacyś ich przeciwnicy polityczni będą ich gnębić o mowę nienawiści. Na przykład ja uznałbym, że mową nienawiści jest domaganie się przywilejów dla kobiet to jest mowa nienawiści wobec mężczyzn albo zwiększanie podatków jest narzędziem ucisku ekonomicznego.